Jednak ani w prospekcie emisyjnym, ani w sprawozdaniach rocznych bank nie informował o trudnej sytuacji finansowej. Jego zagrożenie upadłością było więc dla inwestorów dużym zaskoczeniem. Jeszcze większym zaskoczeniem była decyzja o faktycznym wywłaszczeniu akcjonariuszy i renacjonalizacji banku. Wydaje się, że taka sytuacja narusza zaufanie zarówno do instytucji finansowych, jak i również do obecności na rynkach finansowych, i na to chciałbym zwrócić uwagę.